In dem Schauprozess gegen Ojub Titijew drohen ihm bis zu zehn Jahre Gefängnis. Unsere Sorge gilt ihm ganz besonders, weil seine Vorgängerin von Memorial in Grosny 2009 ermordet wurde.